Signor Presidente, l'impegno delle regioni d'Europa deve essere orientato verso una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, che tenga conto delle peculiarità e delle condizioni locali e consenta alle stesse di disporre di una flessibilità sufficiente per concentrarsi sulle fonti di energia più adeguate alle condizioni e alle risorse locali, al fine di raggiungere gli obiettivi della strategia 2020 nel contempo occorre anche tener conto delle esigenze specifiche dei cittadini europei in ciascuno Stato membro. Viene rimarcato che dopo il 2015 nessuna regione negli Stati membri dovrebbe restare isolata rispetto alle reti europee del gas e dell'elettricità o disporre di un collegamento inadeguato alle reti energetiche.